Aș vrea să adresez Comisiei câteva sugestii care ar putea prezenta soluții pentru această problemă. În primul rând, cred că înființarea unei agenții europene pentru persoanele sau supravegherea persoanelor fără locuință ar putea fi o soluție care să urmărească, la standarde europene și cu soluții comune în toată Europa, problema acestora. Apoi, extinderea și utilizarea fondurilor structurale, precum Fondul social european și Fondul european de dezvoltare regională, pentru analiza fenomenului persoanelor fără adăpost și, în special, pentru construirea de locuințe permanente acolo unde este nevoie, urmând modelul finlandez Mai întâi casa